Les socialistes ont toujours voté les résolutions Tibet.

La question n'est pas la question du Tibet, la question est celle du moyen de faire parvenir un message pour qu'il arrive à bonne destination. Nous aurons l'occasion de le faire, en novembre, dans le dialogue que nous aurons en direct avec la Chine. Je me suis rendue en Chine où ce sujet a été abordé avec les Chinois. Je ne souffrirai pas qu'on dise que nous ne voulons pas aborder le sujet. Nous pensons qu'une résolution d'urgence humanitaire aujourd'hui n'est peut être pas le meilleur moyen. C'est notre droit de choisir le moyen de faire passer un message sur les droits de l'homme.